Hvala za besedo, predsednik. Spoštovani minister! Problematika, na katero se nanaša moje vprašanje, vam gotovo ni neznana in tudi moje vprašanje verjetno ni ne prvo in ne zadnjo na to temo. Je pa problematika obremenjenosti osnovnošolcev in posledično tudi njihovih staršev očitno zadnje čase vedno bolj pereča, saj o njej vedno pogosteje poročajo tudi mediji. Tudi sama sem mati dveh osnovnošolskih otrok in tudi name so se v zadnjem času obrnili številni starši, ki so enostavno prepričani, da nekaj na tem področju ni v redu. Dejstvo je namreč, da je količina informacij in podatkov, ki jo je morajo predelati osnovnošolski otroci zelo velika. Ker so učni načrti zastavljeni zelo ambiciozno, morajo učitelji za obravnavane snovi zelo hiteti, in kot tudi sami priznavajo, časa za utrjevanje in ponavljanje snovi v šoli praktično ne ostane. Utrjevanje snovi se tako praktično v celoti preloži na popoldanski čas in posledično na breme domačega okolja in seveda tudi staršev. Starši pa smo pod sodobnim tempu življenja tudi sami zelo obremenjeni z vedno zahtevnejšimi službami in tudi vedno manj opremljeni za delo z otroki. Prav tako se zdi, da so učni načrti pogosto premalo usmerjeni v to, da bi se skoznje lahko otroke pripravljali na življenje v tem hitro spreminjajočem se svetu in se jih spodbujali k samostojnemu in kreativnemu razmišljanju. Najbolj zaskrbljujoče pa se mi zdi to, da so ti otroci ne samo preobremenjeni in v veliki časovni stiski, ampak zlati zlasti tudi v veliki čustveni stiski, kar priznavajo tudi že številni strokovnjaki. Mnenje mnogih je, da k tej čustveni stiski otrok bolj kot domače naloge in morda premalo utrjevanja v šoli prispeva prav sistem točkovanja, ki že otroke pri enajstih letih, nekateri namreč grejo v šolo nekoliko prej, sili v to, da pazijo na sleherno oceno, ki jo dobijo v šoli, samo zato, da bodo čez dolga tri leta, to obdobje si nekateri otroci niti še zamisliti ne morejo, lahko nadaljevali šolanje na šoli, gimnaziji ali kakšni drugi šoli, ki jih veseli. Ne samo, da so pod stresom, otroci, pod stresom so tudi starši, ki menijo, da morajo tudi s svojim delom prispevati z v to, da bodo njihovi otroci imeli priložnost do neke lepše in boljše prihodnosti, zagotovljene s pravim izobraževanjem. Situacija je še toliko težja, če gre za otroke s posebnimi potrebami, ki pa jih je v našem sistemu toliko več. Zanima me torej, spoštovani minister: Ali ste s to problematiko seznanjeni? Kaj v tej zvezi mislite? Kakšni so načrti ministrstva, pa tudi, ali ste seznanjeni s trinajstimi točkami predloga Društva sveta staršev in kaj o njih menite? Hvala lepa.